Comme vous le savez, tous les États membres ainsi que la Suisse se sont engagés depuis mars 2009 à appliquer la norme de l'OCDE qui prévoit qu'un État ne peut refuser de fournir une information à la demande d'un autre État, au motif que cette information serait détenue par une banque ou un autre établissement financier.

2013. Dès lors, la question du secret bancaire est résolue sur le plan juridique au niveau européen et ne peut faire obstacle à un échange complet de renseignements sur demande entre administrations fiscales.